að síður ákaflega merkilegt þetta er tillaga þar sem leitað er heimildar alþingis til þess að fullgilda bókun sem er viðbót við samning sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi en bókunin var samþykkt af allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna í new york fimmtánda nóvember árið tvö þúsund til þess að unnt væri að staðfesta þessa bókun þurfti að breyta lögum hæstvirtur dómsmála og mannréttindaráðherra lagði fram frumvarp þessa efnis sem var samþykkt á alþingi í desember síðastliðnum samkvæmt því frumvarpi og samþykkt alþingis var skilgreining á mansali í tvö hundruð tuttugustu og sjöundu grein almennra hegningarlaga breytt til samræmis við skilgreininguna í þessari bókun markmið þessarar bókunar sem margoft hefur verið til umræðu hér á hinu háa alþingi

til þess að það sé auðveldara að samræma aðgerðir rannsaka og sækja mál þvert á landamæri sem miða að því að koma í veg fyrir uppræta og refsa fyrir mansal einkum barna og kvenna þetta mál sem sagt eða staðfesting þessarar bókunar skapar alþjóðlegan lagagrundvöll fyrir baráttunni gegn mansali eins og ég sagði áðan skilgreinir mansalsbókunin í þessu skyni hugtakið mansal jafnframt leggur hún til leiðir til þess að efla löggæslu landamæraeftirlit styrkja dómskerfið auka við vernd og stuðning við fórnarlömb og vitni og koma á virkri forvarnastefnu ég held frú forseti að það þurfi ekki leggur að sannfæra neinn um að mansal á íslandi er staðreynd við töldum lengi vel að mansal væri partur af alþjóðlegri glæpaveröld sem ekki seildist alla leið hingað til okkar friðsæla lands en við höfum að undanförnu rækilega verið minnt á að svo er ekki frá því að fyrrverandi hæstvirtur félagsmálaráðherra lagði fram skýrslu um sérstaka áætlun um aðgerðir gegn mansali á síðasta löggjafarþingi hafa tvö mansalsmál verið tekin fyrir í dómskerfinu í dómi sem nýlega féll í héraðsdómi reykjaness er lýst með skelfilegum hætti hvernig glæpahópar á þessu sviði starfa þetta sýnir okkur fram á mikilvægi þess að gera ráðstafanir til þess að berjast gegn þessum hræðilegu glæpum mansal er misnotkun af verstu gerð mansal bitnar oftast á þeim sem engum vörnum geta komið við einkum og sér í lagi konum og börnum mansali verður ekki líkt við annað en nútíma þrælasölu og í okkar heimshluta tengist hún oftast kynlífsþrælkun frú forseti ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt að þessi tillaga verði samþykkt hið fyrsta og íslandi skipi sér þannig í hóp þeirra ríkja sem eru komin í framlínu í baráttunni gegn mansali ég legg til frú forseti að þegar þessari umræðu sleppir